virðulegi forseti ég fylgi hér úr hlaði tillögu til þingsályktunar um ferðamálaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu tvö þúsund tuttugu í maí árið tvö þúsund og fimm samþykkti alþingi þingsályktun um ferðamál fyrir tímabilið tvö þúsund og sex til tvö þúsund og fimmtán og hafa stjórnvöld síðan þá unnið á grunni þeirrar áætlunar þó hefur það margt breyst virðulegi forseti í umhverfi ferðaþjónustunnar á síðustu árum bæði lagaumhverfi og einnig í starfsumhverfi að öðru leyti að samstaða ríkir nú um að gera nýja ferðamálaáætlun vegna þess að við stöndum að segja á ákveðnum tímamótum aðstæður í atvinnulífi íslendinga hafa breyst verulega og mikilvægi þess að fjölga störfum og styðja við útflutningsgreinarnar hafa aukist mikið frá bankahruni umsvif í ferðaþjónustu hafa líka vaxið mikið meðal annars vegna stóraukinna ferðalaga innan lands og þá breyttist líka staða ferðaþjónustunnar innan stjórnkerfisins þegar ný lög um skipan ferðamál tók gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sex þá var ferðamálastofa til sem stjórnsýslustofnun sem sér meðal annars um leyfisveitingar ferðaskrifstofa og síðan aftur ferðamálaráð varð ráðgefandi fyrir ráðherra meðal annars um áætlanir í ferðamálum þegar málaflokkurinn fluttist frá samgönguráðuneyti til iðnaðarráðuneytis fyrsta janúar tvö þúsund og átta jókst formlegt samstarf ferðaþjónustunnar við stofnanir þess ráðuneytis sem og auðvitað við allt stoðkerfi atvinnulífs og nýsköpunar og eru ferðamálin orðin snar þáttur í starfsemi allra stofnana iðnaðarráðuneytisins sem og auðvitað ráðuneytisins sjálfs þá voru samþykkt ný lög um íslandsstofu hér á alþingi á síðasta ári og tók íslandsstofa við hlutverki ferðamálastofu á sviði erlendrar markaðssetningar þann fyrsta júlí síðastliinn tilgangurinn með þessari breytingu er að ná fram hagræðingu og beina markaðsstarfi allra útflutningsgreinanna í einn farveg ferðamálastofa mun eftir þessa breytingu því beina kröftum sínum alfarið að uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar með verkefnum á sviði vöruþróunar umhverfismála auk auðvitað gæða og öryggismála þessu til viðbótar birti hagstofan í fyrsta sinn sérstaka ferðaþjónustureikninga þann tíunda október tvö þúsund og átta en þeir sýna auðvitað fram á mikilvægi greinarinnar í atvinnusköpun og efnahagslífinu öllu síðast en ekki síst vil ég nefna það hér að aukin áhersla á ferðaþjónustu sem framtíðaratvinnugrein var líka ein meginniðurstaða þjóðfunda í öllum landshlutum á síðasta ári sem blásið var til vegna sóknaráætlunar tuttugu tuttugu af þessum ástæðum er nú lögð fram þingsályktunartillaga um ferðamálaáætlun frá tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu ásamt aðgerðaáætlun sem nær svo til skemmri tíma sem er ætlað að leysa þá fyrri af hólmi

og síðan er auðvitað snar þáttur í þessu er að standa að markvissri uppbyggingu áfangastaða þarna erum við að horfa til dæmis til þess verkefnis sem ætlað er framkvæmdasjóði ferðaþjónustunnar það er ráðast í mikla uppbyggingu á ferðamannastöðum sem er orðin mjög brýn ekki bara náttúrunnar vegna sem er auðvitað eitt helsta aðdráttarafl ferðamanna hingað heldur líka vegna þess að það að ganga vel frá og vanda til mannvirkjagerðar á ferðamannastöðum okkar vinsælustu ferðamannastöðum getur líka aukið á upplifun ferðamannsins sem síðan aftur skilar okkur meiri verðmætum þannig að allt þetta helst í hendur

eitt af meginmarkmiðunum að stuðla að öflugri vöruþróun í greininni nú þegar erum við að sjá mjög skemmtilega þróun í þeim efnum og hefur iðnaðarráðuneytið meðal annars gert samning við samtök fyrirtækja á sviði heilsuferðaþjónustu sem er klasi sem er í mjög örri þróun og er að skila af sér mjög flottri vöru og verðmætri vöru fyrir íslendinga og eru akkúart að miða inn á þann tíma ársins sem kannski fæstir ferðamenn koma hingað og við höfum hvað mesta opnanir fyrir aukningu ferðamanna sem er vetrartíminn

um söguferðaþjónustu sömuleiðis höfum við auðvitað líka verið aðilar að menningarsamningum til að byggja upp eitt net um landið öflugt menningarlíf um landið sem aðdráttarafl í sjálfu sér þetta þýðir að við erum að kalla eftir því að skerpa að fyrirtækin þau klasi sig saman myndi klasa til að skerpa prófíl ferðaþjónustunnar sem aftur gefur skýrari mynd og sterkari ímynd af íslandi á öllum þessum sviðum sem ég hef hér nefnt síðan eru auðvitað fleiri til þannig að þetta er sú þróun sem við erum að horfa til á sviði ferðaþjónustunnar og sú þróun sem er að eiga sér stað þarna úti á feltinu ef svo má að orði komast síðan er auðvitað eitt markmiðið það er að standa að markvissu kynningarstarfi til að lengja ferðamannatímabilið þetta er auðvitað verkefni sem hefur verið í gangi árum saman og hefur gengið býsna vel en við þurfum engu að síður getum við gert enn betur í því og þá kannski ekki síst eru nokkrir mánuðir sem við eigum enn eftir að loka til að við getum með sanni kallað ferðaþjónustuna heilsárs atvinnugrein síðan þurfum við auðvitað og þannig þurfum við auðvitað að minnka þessar árstíðasveiflur og stuðla að betri dreifingu ferðamanna um landið allt það er líka gert með því að ráðast í uppbyggingu fleiri áfangastaða heldur en kannski við höfum í dag fleiri markmið eru auðvitað að sjálfsögðu það er að auka gæði fagmennsku af öryggi og líka umhverfisvitund ferðaþjónustunnar áðan að skilgreina og viðhalda sérstöðu íslands sem áfangastaðar ferðamanna meðal annars með öflugu greiningar og rannsóknarstarfi í þingsályktunartillögunni eins og menn sjá þegar þeir skoða hana er þessu skipt upp í markmiðunum skipt upp og verkefnunum í fjóra liði það er í fyrsta lagi innviðir og grunngerð í öðru lagi kannanir rannsóknir og spár í þriðja lagi vöruþróun og nýsköpun í fjórða lagi markaðsmál er þetta gert vegna þess að það hefur verið kallað eftir því af greininni að stjórnvöld marki sér skýrari stefnu á færri sviðum þannig að við sjáum meiri árangur af því starfi sem lagt er upp með af hálfu stjórnvalda og hefur náðst býsna góð sátt um þessi fjögur yfirmarkmið síðan heyra mörg verkefni þar undir í þessari þingsályktunartillögu er náttúra íslands skilgreind sem helsta auðlind ferðaþjónustunnar og sett fram markmið um nauðsynlega innviði og grunngerð formlegt starfsumhverfi ferðaþjónustuaðila er auðvitað hluti af þessum innviðum það fer núna fram á vegum iðnaðarráðuneytisins endurskoðun laga um skipan ferðamála meðal annars með tilliti til þess regluverks sem gildir um starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja einkum er í þessu samhengi verið að horfa til öryggismála en það er mjög mikilvægt að það verði skýrðar þær kröfur sem gerðar eru til fyrirtækjanna á þessu sviði síðan hvíla markmið áætlunarinnar á könnunum rannsóknum og spám en ferðaþjónustan er í töluverðu verðum við að segja hún ber skarðan hlut frá borði þegar kemur að fjármögnun og rannsóknum á þessum atvinnuvegi þessum gríðarlega mikilvæga atvinnuvegi það er mjög mikilvægt að auka hlut ferðaþjónustunnar á því sviði það er gert ráð fyrir að ferðamálastofa beri ábyrgð á að móta stefnu um þennan málaflokk ásamt kortlagningu á auðlindum og innviðum ferðaþjónustunnar slík kortlagning er afar mikilvæg til að hægt sé að gera langtímaáætlanir um svæðisbundna uppbyggingu ferðaþjónustunnar síðan eins og ég kom hér inn á áðan er ein stoðin vöruþróun og nýsköpun en það hefur sýnt sig að í slíkum verkefnum hefur svæðisbundið klasasamstarf gefið góða raun og líka þetta faglega klasasamstarf sem ég nefndi hér áðan að við hefðum verið að semja við klasa um nýsköpunarmiðstöð hefur ásamt ferðamálastofu staðið fyrir ýmsum verkefnum á þessu sviði á gruni þeirrar reynslu er gert ráð fyrir að áframhaldandi aðkoma hins opinbera að vöruþróun og nýsköpunarverkefnum verði í formi samstarfsverkefna og þekkingaryfirfærslu og um leið verði líka stoðkerfi ferðaþjónustunnar einfaldað þannig að það verði öflugar einingar út um allt land þessi einföldun er ekki bara nauðsynleg þegar kemur að ferðaþjónustunni heldur á sér stað núna töluverð vinna sem ég hef áður greint frá í þessum sal á okkar vegum þar sem við erum að vinna að því að einfalda allt stoðkerfi atvinnulífsins sem heyrir undir iðnaðarráðuneytið þannig að það verði eitt anddyri og aðgengi inn í bæði sjóðakerfið og líka handleiðslu og annað slíkt sem okkur ber og aðra þjónustu sem okkur ber að veita að aðgengið að því verði skýrt og komi saman á einn stað í öflugar einingar aðgengilegar einingar að þessu er nú unnið enda komið í ljós þegar við fórum að taka viðtöl við okkar viðskiptavini sem eru auðvitað atvinnulífið sjálft að eftir þessu hefur verið mjög kallað virðulegi forseti ég afsaka þennan útúrdúr en mér fannst ég verða að koma þessu að í þessu samhengi hér þó það hafi farið örlítið út fyrir þessa áætlun sem slíka sem ég er að fara hér yfir ferðamálaáætlunin gerir líka ráð fyrir að opinbert kynningarstarf taki mið af öðrum markmiðum í þessari áætlun þannig erum við að horfa til þess að við kynningarstarf á íslandi og íslenskri ferðaþjónustu verði horft til þess vöruþróunarstarfs sem er í gangi hér á landi og það kynnt rækilega þannig að þetta hangi saman sú vinna sem á sér stað hér innan lands og líka það sem kynnt er

skili hún eftirspurninni hingað inn til þeirra sem eru að starfa að vöruþróun þannig að þetta verði eðlileg samfella við viljum auðvitað og það er markmiðið að það verði leitað nýrra leiða í kynningarmálum og sett mælanleg markmið og mælikvarðar á árangur en iðnaðaðarráðuneytið er þegar á þessari braut með skýrum áherslum í nýjum fimm ára samningi sem við höfum gert við íslandsstofu jafnframt að það hafi verið skilgreint fjögur leiðarljós sem liggja skulu til grundvallar aðkomu hins opinbera á ferðaþjónustuna á næstu árum en þau eru gæði fagmennska samvinna og umhverfisvitund til að þetta náist þarf auðvitað stuðningsumhverfi atvinnugreinarinnar að vera sambærilegt öðrum atvinnuvegum á íslandi og aðgengi að fjármagni sömuleiðis sambærilegt aðgerðaáætlunin í þingsályktunartillögunni er í þrettán tímasettum liðum auk aðgerða sem þegar hafa verið nefndar er meðal annars fjallað um aukið gegnsæi leyfisskráninga gæða og umhverfisvottunarkerfi aukið aðgengi að fé til rannsókna og stóraukið samstarf stofnana í þágu vöruþróunar það er gaman að segja frá því að við erum nú þegar að byrja að losa svona upp múrana millum stofnananna á vegum iðnaðarráðuneytisins og eitt verkefni sem verið er að vinna að undir forustu ferðamálastofu er verkefni á sviði vöruþróunar vetrarferðamennsku þar koma stofnanir iðnaðarráðuneytisins fram sem einn maður gagnvart ferðaþjónustunni í þeirri vinnu þar sem settur hefur verið á laggirnar sameiginlegur vinnuhópur þar með erum við að stíga skref í þá átt að brjóta niður þessa múra sem verið hafa á milli okkar stofnana þannig að það megi nýta alla sem best þarna kemur byggðastofnun að verkefninu þannig kemur nýsköpunarmiðstöð að verkefninu sem

systurstofnunum þeirra sem hafa þó með verkefnið að gera virðulegi forseti annar útúrdúr það er bara svo gaman að segja frá því sem við erum að gera í stofnanakerfinu í iðnaðarráðuneytinu en við gerð ferðamálaáætlunar tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu var stuðst við ýmis fyrirliggjandi gögn en megináherslur voru mótaðar á grunni fjöldaviðtala við einstaklinga í ferðaþjónustu og síðan líka stoðkerfinu en einnig var líka rætt við fjölda kjörinna fulltrúa og fulltrúa hagsmunahópa í þeim viðtölum birtust að stórum hluta sömu áherslur og endurspeglast í þessari þingsályktunartillögu ferðamálaráð var bakhjarl þessarar vinnu en þar koma saman auðvitað í ferðamálaráði fulltrúar allra helstu hagsmunaaðila

iðnaðarráðuneytinu þannig að margir hafa komið að þessu verki ég held að við séum komin með býsna skýra og vel fókuseraða áætlun hér í þessu plaggi ferðaþjónustan en auðvitað ein okkar helstu atvinnugreina til að tryggja sjálfbæran vöxt hennar er nauðsynlegt að aðkoma hins opinbera sé eins skýr og skilgreind og hægt er með auðvitað alla heildarhagsmuni í huga við þurfum fá skýr markmið byggð á ríkri samvinnu opinberra aðila og einkaaðila ég legg til virðulegi forseti að þessari þingsályktunartillögu um ferðamálaáætlun fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu verði vísað til iðnaðarnefndar og síðan til seinni umræðu